De centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont dû se résoudre à partir de chez eux, ce que ni vous ni moi ne ferions de gaîté de cœur, pour échapper à la guerre, à la persécution, à la destruction de leur milieu de vie?

Nous attendons des chefs d'État ou de gouvernement une autre attitude. Ressaisissez vous!

Première chose, mettez en place une véritable opération de recherche et de sauvetage.

Il nous faut aussi décider que l'Europe assume sa juste part de l'accueil des réfugiés de guerre.

Et encore, cet effort n'est partagé que par un tout petit nombre d'États membres...

Si vous voulez contrôler un processus, le meilleur moyen est de le rendre légal.

En Europe, chers collègues, des hommes et des femmes politiques ont fait le choix de surfer sur les angoisses légitimes de beaucoup de nos concitoyens, en particulier les plus démunis. Ils jouent donc sur le sentiment de la peur en faisant de l'immigré un criminel, voire un terroriste en puissance.

Chacun d'entre eux a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Voilà ce que nous dit la déclaration universelle des droits de l'homme.